Ce vendredi, je serai avec eux dans la rue et nous crierons ensemble notre soif de vivre et la nécessité de changer radicalement nos modes de production et de consommation pour sauver la planète. Enfin, ce vendredi, ils vont nous mettre, nous Parlement, vous Conseil, vous Commission européenne, devant vos responsabilités politiques.

L'objectif de neutralité carbone que l'Europe s'est fixé ne résoudra pas tout car il repose sur plusieurs biais hasardeux. D'abord, nous ne maîtrisons pas la capacité d'absorption des puits de carbone naturels, les terribles drames de la forêt amazonienne nous l'ont rappelé. Ensuite, nous ne pouvons pas faire reposer notre avenir sur les technologies de capture du CO2 dont nous n'avons aucune assurance qu'elles pourront être déployées à grande échelle. Enfin, il serait hypocrite de délocaliser nos émissions de gaz à effet de serre hors d'Europe, ce qui, évidemment, ne changerait rien à l'équation mondiale du changement climatique. C'est le cas de la France qui double ainsi son empreinte carbone. Regardons plutôt la dure réalité en face.

Cet objectif est effectivement ambitieux, mais les solutions sont à portée de main à condition de revoir en profondeur les orientations politiques actuelles. L'annonce d'un plan de rénovation énergétique des bâtiments est une bonne chose, ainsi que la décision de la Banque européenne d'investissement d'arrêter de financer les fossiles, contrairement à ce que pense l'extrême droite dont on voit bien, en l'occurrence, qu'elle n'est jamais du côté des peuples et de la planète. Maintenant, il faut donc aller plus vite et plus loin, réorienter la politique agricole commune, tenir pour responsables des multinationales qui déforestent et polluent impunément, et refuser les accords de de libre échange climaticides. Le Parlement européen doit assumer toute sa place dans ces décisions stratégiques et dans l'élaboration d'un plan de financement crédible de la transition écologique

Pour cela, il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, en coupant dans les budgets de la cohésion et de l'agriculture, comme vous l'avez confirmé, Monsieur Timmermans. Il faut fixer des priorités politiques le climat et la solidarité plutôt que l'aventure dangereuse et hors de prix de l'Europe de la défense. La solution est simple aller chercher l'argent là où il est, en créant de nouvelles taxes sur le bilan écologique et social des produits importés, sur les transactions financières, mais aussi sur les grandes entreprises multinationales qui ne paient pas leur juste part d'impôts.

À nous d'être réellement ambitieux dans les négociations en cours pour que le prochain cadre financier pluriannuel soit enfin à la hauteur des défis environnementaux et sociaux du siècle. À nous, chers collègues, d'être à la hauteur des attentes de ces jeunes qui demandent simplement qu'on leur laisse un monde encore vivable.